herra forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar þess efnis að alþingi feli forsætisráðherra að skipa nefnd til að undirbúa hvernig minnast eigi þess að sautjánda júní tvö þúsund og ellefu verða liðin tvö hundruð ár frá fæðingu jóns sigurðssonar forseta lagt er til að í nefndinni eigi sæti fulltrúar stjórnmálaflokka á alþingi fulltrúi skrifstofu alþingis og fulltrúi hrafnseyrarnefndar geri ég ráð fyrir að óskað verði tilnefninga í nefndina að loknum

nefndinni er ætlað að gera fyrstu tillögur eigi síðar en í árslok tvö þúsund og átta en vinna síðan að undirbúningi hátíðarhalda á árinu tvö þúsund og ellefu henni er jafnframt ætlað að leita eftir tillögum frá stofnunum og samtökum sem tengjast minningu jóns sigurðssonar forseta flutningsmönnum tillögunnar sem eru formenn allra stjórnmálaflokka á alþingi þykir tilhlýðilegt að alþingi hafi frumkvæði að því að tvö hundruð ára afmælis jóns sigurðssonar verði minnst á verðugan hátt íslenska þjóðin hefur sýnt minningu jóns sigurðssonar margvíslegan sóma í gegnum tíðina undir forustu hrafnseyrarnefndar hefur fæðingarstaður hans hrafnseyri við arnarfjörð verið byggður upp þar var árið nítján hundruð áttatíu opnað safn til minningar um jón sigurðsson þar er að finna ljósmyndasýningu um líf hans og starf jónshús við austurvolgade í kaupmannahöfn hefur verið í eigu alþingis frá nítján hundruð sextíu og sjö er það var gefið í minningu jóns sigurðssonar og ingibjargar einarsdóttur og þar er nú félagsheimili íslendinga í kaupmannahöfn á árinu tvö þúsund og ellefu verða jafnframt liðin hundrað ár frá stofnun háskóla íslands en skólinn var stofnaður á aldarafmæli jóns forseta þess má vænta að háskólinn efni til hátíðarhalda af því tilefni það kemur þá í

meðal þess sem afmælisnefndinni er ætlað að huga að í aðdraganda hátíðarhaldanna á árinu tvö þúsund og ellefu er að efla kynningarstarf um þjóðfrelsishetjuna jón sigurðsson huga að framtíðaruppbyggingu á hrafnseyri og bæta umhverfi staðarins enn fremur að ráðast í endurnýjun á safni jóns sigurðssonar á hrafnseyri sem staðið hefur óbreytt tuttugu og sex ár loks er að nefna endurbætur jóns sigurðssonar og konu hans ingibjargar einarsdóttur í jónshúsi í kaupmannahöfn það má því gera ráð fyrir að tilhlýðilegt þyki að minnast afmælis jóns sigurðssonar í reykjavík hrafnseyri við arnarfjörð og í kaupmannahöfn ég legg til virðulegi forseti að tillögu þessari verði vísað til síðari